Hvala lepa za besedo! Spoštovani! Zopet imamo pred sabo en, všečen predlog. Jaz to malo tako pogledam. Všečen predlog, ki je prijazen do ljudi, definitivno, in takih všečnih predlogov se zdaj v teh šestdesetih dneh, da uporabim besede mojega predhodnika, kar ponavljajo. Kar naprej imamo neke izredne odbore, izredne seje in stalno se ponavljamo in govorimo v ekran, govorimo ljudem, govorimo en drugemu, kako bi bilo fajn, če bi povečali, to olajšavo na sedem tisoč, pri tem pa pozabimo, da iz proračuna nam zmanjka pol skoraj, šeststo milijonov. To je lepo tako govoriti, ampak dajmo še enkrat povedati, tudi malo se šalimo s to državo, šalimo, malo pregroba beseda, se opravičujem, ampak ne moremo tako delati. Je treba prevzeti odgovornost za eno in drugo stran, kako se bo pritakalo v proračun in kako lahko si privoščimo, da odteče iz proračuna in da delujemo kadarkoli, karkoli sprejmemo, da skušamo, da ta sistem ostane robusten, da bo deloval, in če ga s takimi delnimi rešitvami, to smo bili zdaj v vseh dosedanjih, razpravah velikokrat povedano, te delne rešitve, prinašajo nekonsistentnost sistema, ki ga celo pol, pravijo, mojstri informacijske tehnologije ne obvladajo in nam stvari bežijo. Prosil bi vas tudi v razpravi, mene silno zmoti, od vlade smo dobili podatek, da je povprečje zajemanja davkov, da je to, je povprečje osemintrideset devet, in v Sloveniji šestintrideset šest. Torej, podpovprečno imamo obremenitev z davki, po Eurostatu. Torej so nekje po Eurostatu, tudi po slovenski statistiki, gre za zadeve, ki naj bi bile uglašene, uravnovešene in iste podatke pobirajo. Potem pa rečemo, v Srbijo je tako, rečemo na Češki je tako in potegnemo še OECD in potegnemo še neke statistike nekih privatnih, združb, ki dajejo neke rezultate in nam pokažejo neko sliko, o katerih se sploh ne moremo pogovarjati. Tako da bi jaz pri tem tudi še dodal in govoriti o neki ekonomski svobodi, ne, to me je, zadnje čase tudi se ta ekonomska svoboda s strani mojih prijateljev iz NSi, se večkrat poudarja, ampak je ekonomska svoboda, ne smemo pozabiti, kaj je ekonomska svoboda in kdo jo meri, ne. Ekonomska svoboda, si vsi predstavljamo, da smo po domače, med ljudmi, da smo, preskrbljeni, da se nam ne more nič dogajati. Ekonomska svoboda pomeni samo svoboda prisvajanja in da te čim manj pri tem obdavčijo, kar si prisvajaš, kar si jemlješ, to je ekonomska svoboda, in mi smo po tej lestvici sorazmerno nizko, zato ker smo po drugem členu ustave pač socialna država. In nas avtomatično nižje postavijo. Ko pa govorimo o socialni državi pa ne pozabimo, da tudi sektor, ki ni na trgu - torej netržni sektorji, tudi gospodarjenje - in v Evropi je pač ta standard, kakor poudarjajo, da podpirajo - moj kolega Tonin, - da socialno-tržni model, se ve, da se neke stvari bolj splača delati na netržni način. Da se bolj obnese. Da je cenejše in, rabimo tudi te sisteme, ko so, ki so bolj robustni, da se na dolgi rok, planirani in urejeni. Naj bo to od zdravstvenega sistema ali sistema cest ali katerega koli drugega, če bi ga dal na trg, bi pač dve avtocesti gradili konkurenčni. Ne pozabiti tega. In da tudi netržni sektor pomembno, pomembno prispeva k družbenemu produktu, torej k dodani vrednosti. Netržni sektor je pomembno pri tem - v nekih bolj razvitih državah ta sektor več prispeva. Če mi prispemo, kaj jemljemo davkov, in kar, v primerjavi z Evropo, bi rekli, naš netržni sektor je bolj konkurenčen od povprečja Evrope. Nasproti drugačnim trditvam postavljam jaz to trditev in to gledanje. Medtem ko na tržnem področju produktivnost tržnega področja, je pa na petinosemdeset procentov evropskega povprečja. Tu moramo tudi iskati rezerve. Hvala lepa.